Panie Przewodniczący! Region północnego Kiwu ponownie stał się epicentrum krwawego konfliktu. Regularne, coraz bardziej intensywne starcia rebeliantów z siłami rządowymi spowodowały śmierć wielu ludzi. Całe rodziny zmuszono do opuszczenia domostw i szukania schronienia w obozach dla uchodźców. Prowincja pozostaje praktycznie poza kontrolą państwa. Sytuacja humanitarna staje się coraz bardziej dramatyczna. Prawa człowieka są łamane od początku tego konfliktu. Brutalne zbrodnie wojenne, masakry cywilów, masowe gwałty, tortury to codzienność w Kongu. Szczególnie bulwersujące społeczność międzynarodową są liczne przypadki przemocy wobec dzieci, w tym wcielanie najmłodszych do wojska. Pragnę wyrazić potępienie dla eskalacji przemocy w tym kraju. Apeluję do rebeliantów o zaprzestanie walki i przystąpienie do rozmów pokojowych.

Ogromne uznanie i podziękowania należą się wszystkim niosącym pomoc organizacjom. Szczególną aktywność wykazują towarzystwa chrześcijańskie, jak Caritas, dzięki którym mieszkańcy otrzymują podstawowe środki do życia.